Ele ar trebui să fie organizate cu implicarea ONG urilor, a sindicatelor și a mass media și ar trebui să fie accesibile tuturor. Participarea publicului reprezintă un element fundamental al guvernanței democratice și ar trebui stimulată. De aceea, traducerea în toate limbile oficiale este esențială. Este nevoie de eforturi susținute pentru a realiza o implicare activă a tuturor cetățenilor europeni.

Subliniez importanța creșterii gradului de conștientizare în ceea ce privește beneficiile și drepturile conferite de cetățenia Uniunii.